Dans cet amendement, nous avons demandé de ne pas procéder aux nominations, mais de laisser cela au prochain Bureau du Parlement. Deux jours après, le Bureau du Parlement a procédé aux nominations.

Le Président pourrait il m'expliquer le sens du vote de cette assemblée si, de toute façon, le Bureau ne veut pas les respecter?